þetta varðar skattalega meðferð á eftirgjöf skulda um er að ræða tvö ákvæði til bráðabirgða er varða þetta efni varðar sem sagt meðferð og eftirgjöf hjá móttakanda eftirgjafarinnar annars vegar hjá lögaðilum og aðilum í

það er svo að samkvæmt núgildandi lögum um tekjuskatt er í öllum tilvikum að telja til skattskylda tekna eftirgjöf skulda sem tengjast atvinnurekstri sú regla er ótvíræð og er með frumvarpi þessu ekki lögð til nein breyting á þeirri grundvallarreglu að öðru leyti en því að tímabundið verður að uppfylltum tilteknum skilyrðum heimilt að telja einungis ákveðinn hluta þeirrar fjárhæðar sem gefin er eftir til skattskyldra tekna með öðrum orðum er þessu frumvarpi eða í þessu frumvarpi lagt til að lögaðilum og þeim mönnum sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi verði heimilt að uppfylltum ákveðnumskilyrðum að telja einungis til tekna fimmtíu prósent af eftirgjöf skuldar vegna rekstrar og greiðsluerfiðleika upp að samtals fimmtíu milljónir króna og tuttugu og fimm prósent af eftirgjöf umfram samtals fimmtíu milljónir jafnframt þykir nauðsynlegt að kveða sérstaklega á um það að ef gerðar eru breytingar á lánskjörum teljist slíkt til skilmálabreytinga en ekki eiginlegrar eftirgjafar á skuld í skilningi tekjuskattslaga hér er átt við að lán séu núvirt eftir venjubundnum aðferðum og eðlilegum forsendum og síðan umbreytt yfir í annars konar lán eða lánskjör dæmi um slíkt er breyting á gengistryggðu láni yfir í íslenskt krónulán á sambærilegum kjörum og almennt gerist um slík lán sé gerð slík skilmálabreyting á láni sem tilheyrir atvinnurekstri hvort heldur er lögaðila eða sjálfstætt starfandi manns og um lækkun á uppreiknuðum eftirstöðvum lánsins er að ræða myndast slík lækkun ekki skattskyldar rekstrartekjur samkvæmt tillögum frumvarpsins en samtímis þarf að leiðrétta gjaldfærðan fjármagnskostnað til samræmis við þessa skilmálabreytingu enda verður ekki færður til gjalda kostnaður sem í raun fellur ekki á rekstraraðilann í flestum tilvikum er staða þeirra rekstraraðila sem fá eftirgefnar skuldir með þeim hætti að rekstrartap er verulegt og gengur það á móti tekjufærslunni við þær aðstæður kemur því í raun ekki til neinnar skattlagningar vegna tekjufærslu á eftirgefnum skuldum gert er ráð fyrir að rekstrartap ársins og yfirfært tap vegna fyrri ára verði alltaf jafnað fyrst á móti tekjufærslu áður en fjárhæð skattskyldrar eftirgjafar er ákvörðuð í samræmi við tillögu frumvarpsins í frumvarpinu er einnig að finna tillögu um að heimiluð verði sérstök fyrning til viðbótar almennri fyrningu á móti þeirri tekjufærslu sem skapast vegna eftirgjafarinnar áður en henni er dreift já þrjú ár nýti skattaðili heimild til að dreifa tekjufærslu skal sú ákvörðun tekin á því ári sem skuld er gefin eftir umræddar heimildir gilda þó ekki þegar um er að ræða eftirgjöf skuldar milli móður og dótturfélaga vegna hættu á misnotkun ákvæðisins

í sjöundu greinar gildandi laga um tekjuskatt segir að til skattskyldra tekna teljist hvers konar gæði arður laun og hagnaður sem skattaðila hlotnast og metin verða til peningaverðs og skiptir ekki máli hvaðan þær stafa eða í hvaða formi þær eru á grundvelli þessa ákvæðis er almenna reglan sú að eftirgjöf skulda telst til skattskyldra tekna sú regla er þó ekki fortakslaus í tilviki einstaklinga því í þriðja tölulið tuttugasta og áttundu grein sömu laga er að finna ákvæði sem tekur til eftirgjafar á skuldum og þeirra skilyrða sem þurfa að vera til staðar eigi ekki að koma til tekjufærslu á eignaauka eða aukningu ráðstöfunartekna sem hlýst af eftirgjöfinni þannig skapast ekki skattskylda hafi eftirgjöf orðið til við í fyrst lagi nauðasamninga í öðru lagi nauðasamninga til greiðsluaðlögunar eða í þriðja lagi í sérstökum tilvikum að uppfylltum tilteknumskilyrðum sem er að finna í reglugerð númer fimm hundruð þrjátíu og fjögur tvö þúsund og níu í annarri málsgrein þriðju greinar þeirrar reglugerðar kemur meðal annars fram að eftirgjöf skuldar teljist ekki til tekna ef engar eignir eru til fyrir skuldum eða allar eignir manna eru yfirveðsettar þá er gert að skilyrði að aflahæfi sé verulega skert þannig kemur almennt ekki til skattlagningar þó skuldir manna séu gefnar eftir ef þeir eru eignalausir eða þeir eru skuldum vafnir aflahæfi þeirra er skert og þeir því ekki borgunarmenn fyrir skuldunum samkvæmt hlutlægu mati þar um sértæk skuldaaðlögun samanber lög númer hundrað og sjö tvö þúsund og níu um aðgerðir í þágu einstaklinga heimila og fyrirtækja vegna banka og gjaldeyrishrunsins mun nær undantekningarlaust falla undir þau skilyrði sem er að finna í áðurnefndri reglugerð þegar kemur að uppgjöri skuldanna samkvæmt lögunum enda sé úrræðið framkvæmt á þann veg sem til var stofnað allt að einu er til að taka af allan vafa lagt til í þessu frumvarpi að sérstaklega verði kveðið á um að gangi maður í gegnum sértæka skuldaaðlögun teljist slíkt ekki til eftirgjafar skulda í skilningi tekjuskattslaga heldur falli undir skilmálabreytingar sem almennt hafi ekki í för með sér skattskyldu þess utan kemur ekki til skattlagningar ef samið er um almennar skilmálabreytingar á lánum sem bjóðast öllum sem eru í sömu eða álíka fjárhagslegri stöðu þar með talin sjálfvirk greiðslujöfnun samkvæmt lögum númer hundrað og sjö tvö þúsund og níu og tímabundin greiðsluaðlögun samkvæmt lögum númer fimmtíu tvö þúsund og níu um tímabundna greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði samkvæmt þessu og með hliðsjón af þeim úrræðum sem lánastofnanir og ríkisvaldið hafa boðið skuldurum upp á og sammælst um skapast almennt ekki skattskylda þótt skuldir séu lækkaðar með skilmálabreytingum er að jafnaði átt við að lán séu núvirt eftir venjubundnum aðferðum og á eðlilegum forsendum og breytt yfir í annars konar lán eða lánakjör þessi almennu úrræði hafa verið auglýst og boðin skuldurum hjá lánastofnunum skattyfirvöld hafa nú þegar svarað því til að því er varðar skuldir einstaklinga utan atvinnurekstrar að við slíkar aðgerðir stofnist ekki andlag skattlagningar enda sé einungis um að ræða breytingu á skilmálum lánsins en ekki eiginlega eftirgjöf skuldar í skilningi tekjuskattslaga hér undir falla jafnframt þær aðgerðir lánastofnana að breyta gengistryggðu láni yfir í íslenskt krónulán á sambærilegum kjörum og almennt gerist um slík lán við slíka breytingu er gerð leiðrétting á uppreiknaðri lánsfjárhæð í flestum tilvikum um það bil tuttugu og fimm til þrjátíu prósent lækkun og þannig ákvarðaðri fjárhæð breytt í lán í íslenskum krónum þess utan er í bráðabirgðaákvæði b í þessu frumvarpi lögð til sérstök ívilnun eða tiltekið skattfrelsi í tilviki eftirgjafar á skuldum hjá einstaklingum þar sem skilyrði þriðja tölulið tuttugasta og áttundu greinar eiga ekki við eða ekki er um að ræða skilmálabreytingar eins og áður var lýst tillagan er sú að almennt verði heimilt að telja ekki til tekna allt að samtals tíu milljónir króna hjá einstaklingi og samtals tuttugu milljónir króna hjá hjónum eða samsköttuðum aðilum af eftirgefnum skuldum vegna greiðsluerfiðleika farið eftirgjöf fram úr tilgreindum fjárhæðum má falla frá tekjufærslu sem nemur fimmtíu prósent af eftirgjöfinni að hámarki samtals tuttugu milljónir króna hjá einstaklingi og samtals fjörutíu milljónir króna hjá hjónum eða samsköttuðum og tuttugu og fimm prósent af eftirgjöfinni umfram samtals tuttugu milljónir króna hjá einstaklingi og samtals fjörutíu milljónir króna hjá hjónum eða samsköttuðum heimilt verður að fresta skattlagningu um tvö ár og að þeim tíma liðnum að dreifa tekjufærslu með jöfnum hætti á fimm ár verði frumvarp þetta að lögum má ætla að komið hafi verið til móts við meginþorra skuldara sem eru í greiðsluerfiðleikum vegna veðskulda samkvæmt skattframtölum tvö þúsund og níu námu heildarskuldir um það bil níutíu prósent framteljenda lægri fjárhæð en þrjátíu ár ætla verður því að þeir framteljendur sem skulda meira en þetta nýti sér sérstök skuldaúrræði og að um eftirgjöf skulda þeirra gildi í flestum tilvikum þriðja tölulið tuttugasta og áttundu grein laganna í frumvarpinu er jafnframt til varúðar gert ráð fyrir því að ríkisskattstjóri geti við sérstakar aðstæður lækkað tekjuskattsstofn manna sem myndast hefur vegna eftirgjafar veðskulda gera verður ráð fyrir því að þessi heimild yrði nýtt þegar aðstæður manna svo sem vegna atvinnumissis eru með þeim hætti að engin efni eru til að greiða skattskuld sem myndast vegna tekjufærslu þessarar slík tilvik ættu þó að heyra til undantekninga enda eru ívilnandi áhrif frumvarpsins á tekjufærslu í þessu sambandi með þeim hætti að tekur til þorra skuldara ætla má að um níutíu og fimm prósent þeirra sem í hlut eiga verði lausir við alla skattskyldu sjálfkrafa vegna hinna ívilnandi ákvæða frumvarpsins það er annars vegar þess að afgreiða það með skýrum hætti að allt sem flokkast undir skilmálabreytingar er sjálfkrafa undanskilið og þau fjárhæðarmörk sem þar til viðbótar koma vegna frekari lækkunar höfuðstóls virðast miðað við nýjustu gögn um upphæðir skuldanna leiða til þess að yfirgnæfandi meiri hluti allra sem í hlut eiga verður laus undan allri skattskyldu eingöngu þau tilvik þar sem tilvik þar sem hæstu fjárhæðirnar er að ræða koma þá til skoðunar samkvæmt þeim reglum og með þeim þó undanþágum og ívilnandi möguleikum sem frumvarpið býður upp á í slíkum tilvikum sé um að ræða eftirgjöf upprunalegs höfuðstóls láns að teknu tilliti til afborgana skal ætíð telja þann hluta til skattskyldra tekna skuldarans gert er ráð fyrir því að nánar verði kveðið á um þessa framkvæmd í reglugerð að því er varðar eftirgjöf bílalána verður að álíta að þær fjárhæðir sem frumvarpið gerir ráð fyrir að verði skattfrjálsar séu í öllum tilvikum það háar að slík eftirgjöf bílalána rúmist vel innan þeirra marka eins og áður sagði og til að frekari áréttingar tekur fyrrgreind tuttugasta og áttundu grein tekjuskattslaga ekki til þeirra tilvika þar sem um er að ræða eftirgjöf skulda í frjálsum samningum milli aðila án tillits til greiðslu og eignastöðu skuldara því er frumvarpi þessu í raun ætlað að vera viðbótarúrræði við þau formlegu úrræði sem þegar hafa verið talin upp meðal annars við þær aðstæður þegar lækkun skulda manna er framkvæmd með öðrum hætti en það sem beinlínis telst falla undir skilmálabreytingu láns eins og áður sagði og ákvæði þriðja tölulið tuttugasta og áttundu

í slíkum tilvikum kann leiðrétting til dæmis að vera umfram það sem leiðir af breytingu úr gengistryggðu láni í íslenskt krónulán þegar svo háttar til mundi sá hluti lækkunarinnar það er breytingin úr gjaldeyrisláni yfir í krónulán falla undir skilmálabreytingu en ákvæði frumvarpsins og ívilnanir þess giltu um það sem eftir stæði samkvæmt þeim gögnum og upplýsingum sem fyrir liggja um skuldastöðu heimilanna eins og áður sagði kæmi samkvæmt þessu í langflestum tilvikum ekki til neinnar skattskyldu vegna leiðréttingar og eftirgjafar á veðskuldum manna á þetta við um veðskuldir hvort sem heldur er tilefni lántökunnar húsnæðis eða bílakaup tilgangur frumvarpsins er að koma þeim sem alla jafna ættu að geta staðið í skilum með skuldbindingar sínar til tímabundinnar aðstoðar vegna greiðsluerfiðleika sem ella hefðu getað leitt þá í greiðsluþrot með þessum aðgerðum er leitast við að aðstoða fólk og um leið reyna að hindra að samdráttur í einkaneyslu verði meiri en ella hefði orðið að óbreyttu og þar með í hagkerfinu almennt sem mun skapa auknar tekjur fyrir ríkissjóð og bættan þjóðarhag afar erfitt er að meta hversu þungt þau áhrif geta vegið og hefur ekki farið fram sérstök skoðun á samanlögðum áhrifum af því og þeirri lækkun tekjustofna lögaðila og einstaklinga sem leitt geta af ákvæðum þessa frumvarps

hver áhrif frumvarpsins gætu orðið á hina hliðina enda tilgangur þess fyrst og fremst sá að greiða fyrir þeim skuldaendurskipulagningaraðgerðum sem nú eru í gangi og þurfa að ganga fyrir sig þannig að bankar og lánastofnanir vinni hiklaust að því verkefni að

fjárhag fyrirtækja og einstaklinga eins og kostur er og aðstoða báða aðila í gegnum erfiðleikana með þessu er ríkið sannarlega að leggja sitt af mörkum því hér eru útfærðar miklar ívilnanir og umtalsverð frávik frá hinum almennu grunnreglu skattalaganna sem ég fór yfir hér í byrjun míns máls ég tel að með þessu sé náð vel utan um þetta mál og það leyst á málefnalegan hátt þannig að yfirgnæfandi meiri hluti allra geti orðið sáttur við jafnt lögaðilar og aðilar í atvinnurekstri sem og einstaklingarnir án þess þó að grundvallarreglur skattaréttarins sé fórnað og því haldið til haga að hægt er að meta sérstaklega aðstæður til dæmis í tilviki þess að um mjög háar fjárhæðir er að ræða hjá einstaklingum sem hugsanlega hafa fengið í frjálsum samningum umtalsverða niðurfærslu skulda án þess að hrófla við eignastöðu sinni að öðru leyti ég minni þó á og vek athygli á að í öllum tilvikum tekur ríkið talsverðan þátt í aðgerðum samkvæmt þessu frumvarpi því visst hlutfall niðurfellingarinnar er undanþegið skattskyldu án nokkurra fjárhæðarmarka það er að minnsta kosti fjórðungur í tilvikum einstaklinganna óháð fjárhæðum helmingur á ákveðnu tekjubili og allt þar fyrir neðan það er mín von virðulegi forseti að með þessu máli sé náð utan um þetta mikilsverða verkefni þetta að sjálfsögðu tengist þeim frumvörpum sem hér eru til meðferðar og eru til umfjöllunar í þingnefndum sérstaklega frumvörpum fluttum af hæstvirtum félagsmálaráðherra sem tengjast greiðsluvanda heimilanna og það er sömuleiðis mikilvægt að þessar reglur liggi nú skýrt fyrir og von mín er sú að alþingi þrátt fyrir skamman tíma nái að afgreiða þetta mál með farsælum hætti þannig að áður en til álagningar kemur í síðari hluta sumarsins liggi reglurnar fyrir þetta tekur til niðurfellinga strax á árinu tvö þúsund og níu þannig að það er mikilvægt að það sé haft í huga ég hlýt að biðjast velvirðingar á því að frumvarpið kemur mjög seint fram það má gagnrýna það það er hárrétt en það á sér meðal annars þær ástæður að það var gríðarleg vinna lögð í undirbúning þess og greinargerð frumvarpsins ber þess skýrt vitni það var reynt að fara í eins tæmandi lögskýringar í greinargerðinni og nokkur kostur var og ná eins vel utan um málið heild sinni og hægt væri þannig að vafaatriði væru fá helst engin og það lægi sem allra skýrast fyrir hvernig með þessi mál verður farið það kostaði heilmikla vinnu og mikið samráð við sérfræðinga á sviði skattaréttar þetta mál var unnið náið með ríkisskattstjóraembættinu og sömuleiðis var haft samráð við samtök fjármálafyrirtækja og fleiri aðila til þess að reyna að ná sem best utan um málið að endingu var niðurstaðan að færa upp úr greinargerðinni hluta þessara lögskýringa inn í lagatextann sjálfan þannig að tekinn væri til dæmis af allur vafi hvað varðar það að allt sem fellur undir skilmálabreytingar eða tilheyrir hinum almennu viðurkenndu úrræðum sem hér hafa ýmist verið lögtekin eða stendur til að lögtaka væri sjálfkrafa meðhöndlað í sjálfum lagatextanum vonandi er þá vonandi málið þannig lagað séð komið í þann búning að ekki eigi að þurfa að deila um efni þess einhverjir kunna

sem varðveitir og heldur til haga grundvallarreglu skattaréttarins í þessum efnum frá henni er erfitt að veita afslátt öðruvísi en á málefnalegum skilgreindum forsendum og innan einhverra hóflegra marka þannig að upp á síðari tíma og upp á jafnræði og upp á það sem að baki er séu málefnalegar forsendur lagðar til grundvallar þátttöku hins opinbera í þessum aðgerðum að þessu leytinu til en hér er að sjálfsögðu verið að leggja mikið af mörkum til þess að þessar skuldaendurskipulagningaraðgerðir geti allar gengið sem best fyrir sig að þessu sögðu frú forseti lýk ég máli mínu og legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og annarrar umræðu að lokinni þessari